Deux petites choses pour terminer, qui me semblent toutefois un peu essentielles. Je voudrais insister sur le fait que l'objectif poursuivi n'est pas de dresser les États membres contre le principe d'une harmonisation par le haut, au contraire. Je peux comprendre qu'il y ait un certain nombre de résistances, de réticences, mais je veux aussi qu'ils comprennent qu'il y a tout à gagner en investissant dans des procédures de première instance correctes et efficaces.

La seconde dimension essentielle, pour conclure, c'est d'affirmer que le rôle du Parlement est important. Nous sommes colégislateurs. La Commission européenne a indiqué à plusieurs reprises qu'elle souhaitait que nous ayons un avis tout à fait fondamental pour la suite qui sera donnée à cette procédure. Eh bien, nous aurons mercredi l'occasion d'affirmer haut et fort nos priorités pour de réelles procédures harmonisées dans ce domaine.